Señor presidente, la definición de Sudán es un régimen presidido por un delincuente, por un prófugo de la justicia y por un régimen y un presidente que han sido responsables de los genocidios en Yebel Marra, en Yebel Nuba y en la zona del Darfur, y de la represión de su propio pueblo desde hace muchísimos años. La situación en Sudán significa sencillamente que estamos ante un régimen donde los yanyauid en la zona del Darfur y la Agencia de Seguridad Nacional son los que mandan, son los todopoderosos y, en consecuencia, los pilares del régimen. Las libertades no existen y la libertad de prensa es un mito, aunque hayan firmado todas las declaraciones internacionales o algunas de ellas.